En la Comunicación de la Comisión de abril de 2017 Avramopoulos decía que las prioridades debían ser mejorar la identificación de los menores, formar al personal responsable y agilizar las reubicaciones, pero también la rápida localización de sus familias en los países de origen.

Para mí, la identificación es un elemental procedimiento de protección.

Especial protección para los no acompañados, los más expuestos a caer en manos criminales. Hay que seguir desarrollando y utilizando los instrumentos europeos ya operativos o pendientes. Desarrollo del portal de búsqueda europeo, el de entradas y salidas, los Europol o Frontex, pero que sean compasivos y humanitarios. Más capacidades y medios para los operativos y legislación rápida y presupuesto para los previstos. Más cooperación con los países de origen y tránsito.